Cette initiative nous rappelle à quel point l'Union européenne risque d'y perdre encore du terrain, puisque privée de son allié britannique, acteur diplomatique et commercial majeur sur ce continent. D'autant que les sommets similaires se multiplient de la Russie en passant par la Chine ou le Japon, avec, la semaine dernière la tournée africaine du premier ministre canadien Justin Trudeau. Dans ce contexte, les vagues promesses de partenariat d'égal à égal arrivent un peu tard, d'autant que, des accords de pêche inéquitables aux velléités d'ingérence politique accrue en Afrique, rien ne confirme ce soi disant nouveau départ diplomatique et commercial. Mais le plus consternant, c'est l'attentisme sur l'urgence migratoire, cruciale aux yeux de tant d'Européens. La question orale plaidait même pour l'élargissement du programme Erasmus, alors qu'on sait pertinemment qu'on ouvrira ainsi une nouvelle filière d'immigration africaine.